Wyjaśniam, że pierwszy krok w tej sprawie należy do Rady Europejskiej. Występowałem przed Radą Europejską w ostatni czwartek i wyraźnie stwierdziłem, że dla Parlamentu Europejskiego jest szalenie ważne, by Rada Europejska podjęła pierwsze kroki prawne, abyśmy mogli uznać liczbę dodatkowych parlamentarzystów oraz z jakich krajów mają oni przyjść do Parlamentu Europejskiego. To musi być podjęte zgodnie z zasadami prawa i teraz ten krok należy do Rady.